frú forseti í sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar fyrstu málsgrein stendur með leyfi frú forseta tillögur hvort sem er til breytingar eða viðauka á stjórnarskrá þessari má bera upp bæði á reglulegu alþingi og auka alþingi nái tillagan samþykki skal rjúfa alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga að nýju

og er hún þá gild stjórnskipunarlög þetta vill segja það að sérhver breyting á stjórnarskránni fer aldrei í atkvæðagreiðslu hjá þjóðinni því um leið og búið er að samþykkja eða alþingi er búið að samþykkja svona breytingu þarf að rjúfa þing og boða til kosninga það er kosið nýtt alþingi og það eru bara venjulegar kosningar það er verið að kjósa alþingi íslendinga sem á að fara með stjórn landsins næstu fjögur árin það þýðir það að svo kemur nýtt þing saman og ef það samþykkir breytinguna er þetta orðið stjórnskipunarlög það þýðir það að þjóðin hefur aldrei greitt atkvæði um stjórnarskrá

það þykir mér mjög miður nú eru menn að fara í það að breyta stjórnarskránni það hefur komin fram tillaga eða hugmynd ég vil kalla það hugmynd að breytingu á stjórnarskrá sem er til umfjöllunar í einni háttvirtur nefnd þingsins ef menn ætla að samþykkja þá breytingu fer hún einmitt í þetta ferli að það þarf að rjúfa þing um leið og er búið að samþykkja breytinguna og síðan verði almennar kosningar til alþingis þegar nýtt þing kemur saman getur það greitt um þetta atkvæði ef það samþykkir það er það orðið stjórnarskrá en þjóðin frú forseti kjósendur almennir kjósendur komu aldrei að málinu að kjósa um þessa sérstöku breytingu því þeir voru bara að kjósa nýtt þing sem átti að stjórna landinu næstu fjögur ár þetta finnst mér vera mjög miður þess vegna er ég kominn með þetta frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu einmitt á þessari sjötugasta og níundu grein það hljóðar þannig með leyfi frú forseta greiði minnst tveir þriðju þingmanna á alþingi atkvæði með tillögu um breytingu á stjórnarskrá þessari skal leggja tillöguna innan tveggja mánaða undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu í leynilegri kosningu greiði minnst sex tíundu allra kosningarbærra manna breytingunni atkvæði sitt er hún gild stjórnskipunarlög þarna eru mjög háir þröskuldar ég ætla kannski rétt aðeins að fara í gegnum það af hverju tveir þriðju þingmanna sextíu prósent kjósenda ekki bara þeir sem tóku þátt það þurfa þá að minnsta kosti sextíu prósent þjóðarinnar að ganga að kjörborðinu og greiða atkvæði og sextíu prósent af öllum kjósendum þurfa að samþykkja það er vegna þess að stjórnarskrá á að vera samkomulagsmál það eiga ekki að vera deilur um stjórnarskrá það á að vera eitthvað sem flest allir eða nánast allir eru sáttir við og sammála sú nefnd sem fær þetta stjórnskipunarnefndin getur að sjálfsögðu breytt þessum mörkum en þetta er svona minn vilji og okkar flutningsmanna að þetta séu mjög háir þröskuldar til að samþykkja að stjórnarskrá og þá með þessum rökum ef þetta yrði samþykkt ætti það náttúrlega að gerast rétt fyrir kosningar

þannig að ef menn sjá að það eru að koma kosningar eða á að fara að rjúfa þing þarf nefndin að koma þessu út til afgreiðslu og þingið að samþykkja þetta þess vegna er þetta lagt svona snemma fram því það gæti gerst að þingið væri rofið fyrr og þá þarf þetta að vera tilbúið um leið og þetta er samþykkt hérna á alþingi svona tillaga þarf að rjúfa þing þá er boðað til almennra kosninga eins og ég las þarna áðan í sjötugasta og níundu grein í núgildandi reglum svo kemur nýtt þing saman og menn kjósa það bara eins og venjulega þegar verið er að kjósa til alþingis sem fer með stjórn landsins næstu fjögur árin en um leið er búið að ákveða þetta ákvæði ef nýtt þing samþykkir þetta er þetta orðið stjórnskipun stjórnarskrá þá gætu til dæmis gæti þetta nýja þing samþykkt þá tillögu sem menn eru búnir að vera sáttir við áður lagt það fram sem frumvarp samþykkt það og send það til þjóðarinnar til atkvæðagreiðslu þá fer fram kosning innan tveggja mánaða þetta seinkar ferlinu frá því sem nú er úr því að nýja þingið mundi samþykkja nýja stjórnarskrá án þess að þjóðin kæmi nokkuð nálægt því eða að tillagan mundi bíða og vera svo lögð fram á nýju þingi samþykkt og send til þjóðaratkvæðagreiðslu þá mundi þjóðin greiða um atkvæði innan tveggja mánaða þannig að ferlinu seinkar um tvo þrjá mánuði frá því sem er núna að óbreyttu það er einn mjög veigamikill munur á ef þessi tillaga yrði samþykkt og menn ætluðu sér að breyta stjórnarskránni yrði það alla vega þjóðin sem hefur greitt atkvæði um sína eigin stjórnarskrá þá hefði þjóðin gengið að kjörborðinu og greitt skuldbindandi bindandi atkvæði um þá nýju stjórnarskrá sem hún ætlar sér að setja sér og það finnst mér vera þess virði að bíða í tvo þrjá mánuði þannig að ég legg nú til að menn samþykki þetta frumvarp til þess að koma þessu ferli í gang og afleiðingin er þá sú að ef menn vilja samþykkja þessar nýju hugmyndir um nýja stjórnarskrá verði það lagt fyrir þjóðina í atkvæðagreiðslu og væntanlega ef mikill hljómgrunnur er með stjórnarskrá verður hún samþykkt þá er það orðið bindandi stjórnarskrá og alþingi kemur ekkert frekar að því þannig að mér finnst þetta vera mjög nauðsynlegt til þess að laga þetta feli sem er á núverandi stjórnarskrá og mér þætti það mjög miður ef þjóðin setti sér nýja stjórnarskrá án þess að